Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzkrise müssen wir unsere Maßnahmen auf europäischer Ebene koordinieren. Deswegen möchte auch ich mich sehr bei den Berichterstattern für die gute Arbeit bedanken.

Dabei sind allerdings auch die Kompetenzen der Mitgliedstaaten zu beachten. Ich befürworte, dass wir der Schaffung und Förderung von Arbeitsplätzen in diesen Krisenzeiten Priorität einräumen und auch die Konkretisierung des Flexicurity Grundsatzes vorantreiben.

Wir haben in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Arbeitsmarktordnungen und systeme. Ich bin der Auffassung, dass jedem Menschen ausreichend Zuwendung gewährleistet werden muss, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können.

Zum Beispiel auf dem Niveau Rumäniens? Dort liegt er bei 72 Euro pro Monat.